hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um fullnustu refsinga númer fjörutíu og níu tvö þúsund og fimm á vegum innanríkisráðuneytisins er nú unnið að gerð langtímaáætlunar í fangelsismálum í þeirri áætlun er gert ráð fyrir að fram fari heildarendurskoðun á lögunum um fullnustu refsinga við þá vinnu sem nú er hafin við gerð þessarar áætlunar var talið nauðsynlegt að leggja strax til breytingar á þeim reglum laganna sem varða fullnustu refsingar utan fangelsa á íslandi er fangafjöldi í fangelsum um fimmtíu fangar á hverja hundrað þúsund íbúa er þessi fjöldi sá lægsti í evrópu fjöldinn hefur hins vegar aukist jafnt og þétt en ekki er langt síðan hann var einungis um fjörutíu fangar á hverja hundrað þúsund íbúa þá hefur heildarrefsitími þeirra einnig hækkað og listi þeirra sem bíða afplánunar lengst miðað við þá þróun sem verið hefur á undanförnum árum má gera ráð fyrir að þessi biðlisti muni lengjast enn frekar við þessu þarf að bregðast svo menn þurfi ekki að bíða í óeðlilega langan tíma eftir að hefja afplánun góður árangur hefur náðst hér á landi af því að fullnusta refsingum með samfélagsþjónustu þá hefur einnig gefist vel að heimila dómþolum að afplána refsingu sína á ýmsum meðferðarstofnunum hefur sá tími sem fangar hafa getað dvalið á áfangaheimili verndar verið lengdur verulega hefur þetta gefið góða raun að mati fangelsismálastofnunar á hinum norðurlöndunum hefur í auknum mæli verið beitt úrræðum til fullnustu refsingar utan fangelsis þar á meðal hefur þar verið beitt svonefndu rafrænu eftirliti á norðurlöndum sjá fangelsisyfirvöld ýmsa kosti við innleiðingu rafræns eftirlits en líta ekki á það sem úrræði til að takast á við skort á fangarýmum heldur sem ákveðna þróun fullnustu refsinga ég vek athygli á því að í skýrslu ríkisendurskoðunar frá því í mars tvö þúsund og tíu er bent á að rafrænt eftirlit með föngum utan fangelsa gæti reynst góður valkostur fyrir valda fanga sérstaklega ef kostnaður við það mundi lækka hvetur ríkisendurskoðun til að taka til vandlegrar skoðunar hvort ekki sé unnt að innleiða það með öruggum og hagkvæmum hætti en ég endurtek að á norðurlöndum er almennt ekki litið á þetta sem úrræði til að takast á við skort á fangarýmum en jafnframt vísað í hin hagrænu rök sem mér finnst sjálfsagt að horfa til einnig ef þetta er ódýrari kostur fyrir samfélagið að láta fanga fullnusta refsingu á þá er sjálfsagt að skoða það líka með tilliti til fjárhags ríkisins og hagsmuna á ríkisþinginu mikilvægt er að fjölga fullnustuúrræðum utan fangelsa samkvæmt nýútkominni samnorrænni rannsókn um ítrekunartíðni afbrota kemur glöggt í ljós að slík úrræði skila mun betri árangri og eru einnig ódýrari heldur en hefðbundin refsivist í fangelsi með frumvarpi þessu eru því lagðar til breytingar til að auka möguleikana á fullnustu refsinga utan fangelsis þannig að menn eru að horfa þarna bæði til hagsmuna fangans til betrunar og til ríkispyngjunnar og við teljum að þetta tvennt fari þarna saman við séum með heppilegt úrræði sem að auki er fyrir einstaklinginn fyrir samfélagið og fyrir skattgreiðandann líka í fyrsta lagi er lagt til það nýmæli að þegar dæmd refsing er tólf mánaða óskilorðsbundið fangelsi eða lengri geti fangelsismálastofnun leyft fanga að ljúka af afplánun utan fangelsis

og gefi upp staðsetningu fanga um skilyrði fyrir því að fangi eigi kost á afplánun undir slíku eftirliti er kveðið á um í d lið annarrar greinar frumvarpsins er þar meðal annars miðað við að úrræði verði nýtt fyrir þá fanga sem áður hafa notið úrræða til fullnustu utan fangelsis þannig eigi fangi þess kost að afplána fyrst refsingu í fangelsi síðan á áfangaheimili verndar og að lokum heima hjá sér undir eftirliti er það metið svo að þetta fyrirkomulag hvetji fanga til góðrar hegðunar meðan afplánun stendur auk þess sem það er vel til þess fallið að gera honum kleift að aðlaga sig samfélaginu á ný og þar með að draga úr líkum á því að hann brjóti aftur af sér þetta er að sjálfsögðu lykilatriði vegna þess að refsing er ekki einvörðungu til að refsa einstaklingnum og ekki hugsuð í reynd sem slík þetta er ekki hefnd það er líka verið að biðja um réttlæti réttlæti en ekki hefnd hét það hjá lauterbach á sínum tíma og það er hugsunin í þessu dómur er kveðinn upp til að ná fram réttlæti og við viljum að sjálfsögðu einnig stuðla að betrun þeirra sem í hlut eiga í öðru lagi er lögð til sú breyting að heimildin til að afplána refsingu með samfélagsþjónustu verði aukin þannig verði þeim sem dæmdur hefur verið í allt að tólf mánaða óskilorðsbundið fangelsi heimilt að afplána refsingu með samfélagsþjónustu en heimildin í dag er bundin við allt að sex mánaða fangelsi ennfremur er lagt til að auk þess að hluti samfélagsþjónustunnar geti falist

viðurkenndu námskeiði eins og lagt er til í fjórða grein frumvarpsins hæstvirtur forseti með frumvarpi þessu eru lagðar til breytingar sem gera föngum kleift að afplána refsingu utan fangelsis í skrefum og aðlagast samfélaginu þannig smám saman áður en afplánun lýkur jafnframt gerir þetta fangelsiskerfinu kleift að vinna hraðar á löngum lista þeirra sem bíða afplánunar hæstvirtur forseti ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni